verði ekki á móti mælt að forsætisráðherra hafi flutt hér málefnalega og ítarlega og ég vil segja heiðarlega skýrslu þar sem ekkert var dregið undan varðandi þær aðstæður sem við stöndum frammi fyrir íslendingar formaður sjálfstæðisflokksins kallar það gamlar fréttir hann kallar vanda íslendinga gamlar fréttir og finnst lítið til koma að menn ræði það þetta er mikill misskilningur hjá formanni sjálfstæðisflokksins þessi vandi eru líka nýjar fréttir og verða það næstu missirin þessi vandi okkar íslendinga verður ekkert hrópaður niður hann er til staðar og það að ræða hér um hann málefnalega og heiðarlega eins og forsætisráðherra gerði er nákvæmlega það sem við eigum að gera og þurfum að gera og það verður því miður þannig að það verður okkar viðfangsefni eða ætti að vera okkar viðfangsefni sameiginlega að ræða hlutlægt og málefnalega um þetta meðal annars til þess að þjóðin öll geti verið með í því að takast á við þetta út frá raunverulegum forsendum þess sem við stöndum frammi fyrir það er að mínu mati eitt það brýnasta verkefnið í allri þjóðfélagsumræðu í dag og allri umfjöllun fjölmiðla í dag og öllum okkar málflutningi í dag að við leggjum hlutina skýrt og málefnalega fyrir menn greini vandann menn verði eftir

formanns sjálfstæðisflokksins þar kom að minnsta kosti fátt nýtt fram að mínu mati þar má kannski nota orðið gamlar fréttir

er mikill ef við skoðum stærðargráðu þess sem gerst hefur á íslandi síðasta hálfa árið þá á það sér fáar hliðstæður í vestrænum þróuðum ríkjum þessi vandi er miklum mun meiri en bankakreppan á norðurlöndunum um nítján hundruð níutíu þetta er meira áfall en suður kórea varð fyrir á sínum tíma þetta er stærra áfall en varð í taílandi þetta er meira að segja að minnsta kosti talsvert stærra áfall en frændur okkar og vinir færeyingar urðu fyrir og var það þó ekkert smáræði sem þar gekk á þetta áfall á sér fáar ef nokkrar hliðstæður í seinni áratuga sögu þróaðra hagkerfa þær ákvarðanir og aðgerðir ýmsar sem menn ákváðu í haust og settu þessi mál að meira eða minna leyti í farveg og það er hollt fyrir vini okkar í sjálfstæðisflokknum að hugleiða það þær eru sannarlega umdeilanlegar ég verð að viðurkenna að ég hef æ meira velt því fyrir mér lentu

vil líka segja sanngirninnar vegna að mönnum var mikill vandi á höndum það varð hér gríðarlegt áfall og menn urðu að taka ákvarðanir og einhverja stefnu varð að taka eins og oft er við slíkar aðstæður og það

ána er ekki endilega gæfuleg er ekki skárra að reyna að klóra sig upp á bakkann þeim megin sem hesturinn snýr endurreisn bankakerfisins hefur reynst miklum mun flóknara og tafsamara verkefni

ræða við þá sem á vettvangi eru varðandi ríkisfjármálin og þá glímu vil ég segja og þar er ég sammála formanni sjálfstæðisflokksins við verðum að hefjast handa strax það alversta sem við gætum gert væri að geyma það væri að fresta því að takast á við vandann það er líka siðferðilega og pólitískt óverjandi að gera það vegna þess að afleiðingar þessa yrðu einvörðungu að vandinn yrði enn meiri og erfiðari úrlausnar síðar og þá værum við vissulega að senda reikninginn á komandi kynslóðir ef við sem héldum veisluna ef við sem klúðruðum ætlum að koma okkur undan því að taka byrðarnar á okkar herðar þá er nú ekki hátt risið á því verð ég að segja aðlögunarverkefnið í ríkisfjármálunum liggur nokkurn veginn fyrir það er að verða staðreynd að það stefnir í að minnsta kosti tuttugu milljarða viðbótarhalla á ríkissjóði að óbreyttu á þessu ári með öðrum orðum ef við ætlum að ná aftur landi nálægt því sem lagt var upp með um áramótin þá þurfum við aðgerðir í formi tekjuöflunar og sparnaðar á þessu ári og það sem eftir lifir þess af stærðargráðunni tuttugu milljarðar króna það er líka ljóst að ef við ætlum að ná þessum halla niður í núll og eiga afgang á fjórum næstu árum þar á eftir þá verður að taka mjög stórt skref á næsta ári segjum að stærðargráða þess séu fjörutíu og fimm til fimmtíu og fimm milljarðar króna og árin þar á eftir einhverjir tíu til tuttugu milljarðar í

þar kemur þar okkur vonandi til að með bata á nýjan leik í hagkerfinu og eitt af þeim hagvexti á síðari hluta tímans þá brúast bilið eins og forsætisráðherra kom hérna inn á áðan en hugleiðum aðeins hver staðan verður í lok þessa tímabils ef við gerum ekkert og þó við tökum bara hundrað fimmtíu milljarða halla á ríkissjóði og hugsum okkur já við bara rekum hann þannig næstu fjögur ár hvað þýðir það það þýðir að uppsafnaður viðbótarhalli miðað við þá áætlun sem núna liggur fyrir yrði hátt í fjögur hundruð milljarðar króna yrðu næstum tekjur ríkissjóðs á heilu ári og vaxtakostnaðurinn uppsafnaður á tímanum í nágrenni við þrjátíu milljarða er það ásættanlegt getur það gengið svarið er nei þá væri komin upp í lok þessa tímabils staða sem eiginlega engin leið væri að sjá til lands með það er þannig þess vegna er það algjörlega úrslitaslagur sem við stöndum frammi fyrir núna og á næsta ári að ná þessu niður þannig að vaxtakostnaðurinn og uppsafnaður halli hlaðist ekki upp það verður erfitt og það er allt í lagi að segja það háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson það er bara best að horfast í augu við það að svoleiðis er það en munurinn er sá að ef við tökumst á við þetta núna og ef þetta ár og það næsta verða okkur drjúg í því að ná til lands í þessum efnum þá fer strax að horfa skárra á árunum þar á eftir en prófi menn að framreikna næstu tíu til tuttugu og fimm ár ef við gerum ekkert næstu fjögur árin og sjáum útkomuna á því hún er ekki féleg valið stendur um það að takast á við þetta núna og skapa betri skilyrði innan fárra ára til að tryggja hér á nýjan leik sæmileg lífskjör eða að sætta íslenska þjóð við verulega verri skilyrði til langs tíma þannig er það já það stendur til að gera það háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson þá mun reyna á sjálfstæðisflokkinn þolir sjálfstæðisflokkurinn skattahækkanir eða er það bannorð áfram ætlar hann að ná þessu öllu saman með einum blóðugum niðurskurðinum það mun reyna á það innan skamms háttvirtur þingmaður og ég mun hlusta grannt með og fylgjast með töflunum þegar sjálfstæðisflokkurinn greiðir atkvæði mikilvægustu verkefnin núna og þar hef ég númer eitt þar sem formaður sjálfstæðisflokksins nefndi ekki það er samkomulag og samstaða í samfélaginu um þær aðgerðir á sviði kjaramála á sviði fjármála ríkis og sveitarfélaga og í sambandi við rekstur velferðarþjónustunnar sem verður að skapa því öðruvísi munum við ekki komast í gegnum þetta ríki og sveitarfélög aðilar vinnumarkaðarins heildarsamtök og fleiri aðilar verða að ná höndum saman um þessa hluti þar geta menn ekki gert sér vonir um einhvern stöðugleikasátt og verið stikkfrí það getur enginn skorast undan því að leggja sitt af mörkum í þeim efnum ekkert svið samfélagsins engin starfsstétt í öðru lagi eru ráðstafanirnar í ríkisfjármálum brýnar aðkallandi og þar verður að hefjast handa strax á þessu vori og það verður gert og þá reynir á bæði samstöðuna hér innan þings og úti í þjóðfélaginu næst sú samstaða og sú stemmning og sá kjarkur sem til þarf eða næst hún ekki í þriðja lagi endurreisn fjármálakerfisins

heimila og þeir verða að vera í stakk búnir til þess að ráðast í það verkefni að sjálfsögðu þarf að ná síðan þeim samningum sem hér hafa verið nefndir um gjaldeyrislán um lyktir icesave deilunnar og endurskoðun samstarfsins við alþjóðagjaldeyrissjóðinn

okkar fáliðaða stjórnkerfi reynslulausir með allri að takast á við hamfarir af því tagi sem yfir okkur hafa gengið